Les changements d'affectation des terres et les pratiques de l'agriculture intensive portent me semble t il une lourde responsabilité dans le déclin du cheptel apicole européen. Il est urgent de se tourner vers un modèle moins dépendant des pesticides et des insecticides et qui valorise davantage les services écosystémiques. Cette évolution passe par une réforme urgente de la PAC, que nous souhaitons davantage tournée vers l'agro écologie. Nous devons aider à une meilleure structuration et professionnalisation des filières apicoles et augmenter la recherche afin de lutter contre les parasites comme le varroa destructor Enfin, j'appelle à ce que la future politique agricole identifie l'apithérapie comme une priorité et puisse valoriser les multiples propriétés médicales que comportent le miel et les pollens.